queremos ser solidarios para responder a esta crisis humanitaria estamos dispuestos a poner más medios para afrontarla y estamos preparados para una estrategia a largo plazo que ataje las causas que están detrás de estas tragedias. Sin embargo, han reaccionado de forma reglamentaria estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con este principio, con este criterio, con este indicador. Esa no es la manera de reaccionar ante este problema la manera de reaccionar es con voluntad política y con compromiso. Antes se ha dicho que ahora es el tiempo de las sanciones y no solo de las palabras yo vuelvo al Eclesiastés es tiempo de sembrar y luego vendrá el tiempo de recoger.